Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui, nous célébrons l'Europe. Cette fête du 9 mai revêt une importance particulière à un moment délicat de la construction européenne sur le plan économique, mais surtout sur le plan politique. On oublie souvent les progrès accomplis par nos pays depuis la signature de la déclaration de Robert Schuman. Pourtant, jamais dans notre histoire nous n'avons connu un tel espace de paix et de prospérité en dépit de la crise actuelle. Nous, Européens, avons payé un prix élevé pour comprendre qu'il n'y a pas de différence entre nos voisins et nous. Nous savons enfin la valeur de la tolérance, du dialogue, de la solidarité, qui priment sur les individualismes. Chers collègues, la montée des extrêmes et la tentation du populisme nous interpellent. Pas plus que le populisme de droite, le populisme de gauche n'a de place en Europe. J'exhorte tous les partis politiques traditionnels à se rappeler qu'ils n'ont rien à gagner et tout à perdre à banaliser les extrêmes. Les raccourcis intellectuels et les solutions faciles ne sont que démagogie. Ils ne font qu'entretenir les illusions, rapidement déçues, de nos citoyens. Et comment, dans ce contexte, réduire le déficit démocratique de l'Europe? Je le disais, l'Europe traverse une période difficile et les décisions des mois à venir seront déterminantes pour la stabilité de nos économies et pour la cohésion sociale de nos pays. La crise de la dette, les attaques dont notre monnaie a été la cible sur les marchés ces derniers temps ont eu au moins le mérite de nous faire prendre conscience de la dérive des finances publiques de plusieurs pays européens depuis des décennies.

Je dois le dire, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce débat politique actuel entre assainissement des finances nationales et croissance. En effet, au delà des caricatures, il n'y a pas en Europe ceux qui sont pour la bonne gestion et ceux qui sont pour la croissance, tout simplement parce que l'une et l'autre sont les deux faces d'une même monnaie, comme je l'ai dit souvent ici, dans cet hémicycle. La réalité, c'est qu'on ne peut dissocier réduction des déficits et croissance, et tu l'as bien dit. Il n'y aura pas de croissance durable sans réduction de nos dettes et cette réduction sera d'autant plus rapide que la croissance sera forte. La réalité, c'est que les mesures porteuses de croissance ne peuvent pas être synonymes de dépenses additionnelles.

La réalité, c'est qu'aussi longtemps que les pays les plus dépensiers ne mèneront pas une politique de réduction de leur dette, les pays qui, eux, font un effort de bonne gestion ne seront plus disposés à faire preuve de solidarité.

Il n'y a qu'un seul moyen pour y parvenir renforcer les compétitivités de nos économies dans la mondialisation. L'Europe a un avenir prometteur à condition que nous assumions tous nos responsabilités et que nous mettions en œuvre les décisions déjà adoptées. Nous savons très bien ce qui est nécessaire achever le marché unique, investir dans la recherche et le développement pour continuer à jouer le premier rôle parmi les économies du XXIe siècle et réduire les charges administratives pour libérer le potentiel de nos PME et de nos entreprises. C'est ainsi, et avec l'assainissement de nos finances publiques que nous garantirons la croissance et que nous créerons des emplois d'avenir.

Nous sommes solidaires, responsables les uns envers les autres, ce qui implique une convergence budgétaire, qui est en cours, mais aussi une convergence fiscale et sociale.